Herr Präsident!

Die Vertreter Inzko und Sørensen machen beide eine hervorragende Arbeit und verdienen beide unsere Unterstützung. Aber die Impulse, wie Doris Pack mit Recht sagt, müssen aus dem Land kommen. Deshalb brauchen wir dort die Heranbildung einer neuen jungen Führungsschicht in allen drei Nationalitäten, eine Stärkung der kommunalen Ebene und eine Europäisierung des Bildungssystems einschließlich einer europäischen Universität. Wir brauchen dringend eine Staatsreform, die dieses Land in eine symmetrische Föderation von drei Völkern verwandelt.

Für alle wäre es eine Katastrophe.